Dit typeert deze tiran ten voeten uit.

Hij heeft het politieke speelveld vernauwd, het middenveld gefnuikt en al wie een politiek alternatief kon bieden aan de kant geschoven. Een politicoloog vat het zo samen Je hoeft in Wit Rusland niet te begrijpen wie schuldig of onschuldig is. Er zijn geen wetten en geen rechtbanken. Loekasjenko zelf is de wet en de rechtbank. Hij oordeelt, maar zijn beslissingen blijken onjuist. Uiteindelijk is er geen angst en geen geweten.

Wij mogen niet onverschillig zijn.